lagðar til eru nokkrar en sú stærsta þó er að lagt er til að starfslaunum fjölgi á þriggja ára tímabili úr tólf hundruð mánaðarlaunum í sextán hundruð mánaðarlaun þá er bætt við þremur launasjóðum launasjóði hönnuða launasjóði sviðslistafólk og launasjóði tónlistarflytjenda og jafnframt er listasjóður lagður niður en hann hefur hingað til sinnt þessum hópum listamanna lög um listamannalaun voru fyrst sett árið nítján hundruð sextíu og sjö og um áratug síðar voru sett lög um launasjóð rithöfunda þessi tvenn lög voru svo leyst af hólmi með nýjum lögum um listamannalaun sem sett voru árið nítján hundruð níutíu og eitt en þeim var breytt lítillega á árinu nítján hundruð níutíu og sex með hliðsjón af þeirri reynslu sem þá hafði fengist af framkvæmd laganna þær breytingar sem þá voru samþykktar lutu einkum að því að kveða skýrar á um tilgang starfslauna listamanna það er að efla listsköpun í landinu að leikhúslist yrði gefinn sérstakur gaumur og að kveðið yrði skýrar á um réttarstöðu starfslaunaþega samtök listamanna hafa nú um árabil þrýst á stjórnvöld að fjölga starfslaunum enda hefur ásókn í listamannalaun aukist mjög á seinni árum í takt við fjölgun starfandi listamanna í landinu á þeim tæpu tveimur áratugum sem liðnir eru frá setningu gildandi laga hefur íslendingum fjölgað um tuttugu og þrjú prósent en listamönnum talsvert meira ekki síst með tilkomu listnáms á háskólastigi í listaháskóla íslands sem stofnaður var haustið nítján hundruð níutíu og níu þrátt fyrir þessa fjölgun hefur fjöldi mánaðarlauna sem er til ráðstöfunar með úthluta starfslauna verið óbreyttur í rúman áratug hlutfall þeirra sem hafa átt kost á starfslaunum hefur því farið lækkandi í tvígang hafa verið lagðar fram tillögur um breytingar á fyrirkomulagi starfslauna listamanna árið tvö þúsund og tvö var skipaður starfshópur sem lagði fram breytingartillögu meðal annars að listasjóður yrði lagður niður og stofnaðir þrír nýir sjóðir tónlistarsjóður sviðslistasjóður og hönnunarsjóður enn fremur lagði hópurinn til umtalsverða fjölgun mánaðarlauna í öllum launasjóðunum á þriggja ára tímabili nokkrum árum síðar lagði stjórn listamannalauna fram greinargerð þar sem lagðar voru til breytingar á lögunum sem hnigu mjög í sömu átt stjórnin lagði eindregið til fjölgun þeirra mánaðarlauna sem yrðu til ráðstöfunar við úthlutun starfslauna fyrir rúmu ári ákvað þáverandi menntamálaráðherra þorgerður katrín gunnarsdóttir að vinna að því að fjölga starfslaunum um fjögur hundruð á næstu þremur árum

það mjög mikilvægt að koma til móts við erfiða stöðu listamanna við efnahagshrunið í haust gjörbreyttist staða þeirra sem fjölda annarra landsmanna þeir bakhjarlar sem hafa staðið við listgreinar hafa margir hverjir dregið nú að sér höndina og fækkað mjög möguleikum listamanna á að afla sér tekna með listsköpun sinni í flestum tilvikum eru þeir því mjög takmarkaðir og því hafa starfslaunin skipt sköpum fyrir mjög marga listamenn jafnframt því að vera mikilvæg til að þróa og efla listgreinarnar ég geti tekið sem dæmi bókmenningu okkar sem ég er nokkuð viss um að stæði ekki með sama blóma og ef ekki hefði notið við listamannalauna rithöfundasamband íslands hefur lagt fram einfalt reikningsdæmi um tekjur rithöfundar af bók sem kostar fjögur þúsund fimm hundruð krónur út úr búð sem er algengt verð og þykir mörgum hátt sambandið gefur sér að það taki rithöfund að jafnaði um tvö ár að skrifa skáldsögu ef bókin selst í þúsund eintökum sem er ágætis árangur yrðu höfundarlaunin sex hundruð tuttugu og fimm þúsund krónur og árslaunin því þrjú hundruð þúsund og þætti það nú ekki mikið í flestum tilvikum það náttúrlega sýnir að það er erfitt að hafa lífsviðurværi sitt af listsköpuninni einni saman öll viljum við

við byggjum hlutað á íslenska tónlist í flutningi góðra tónlistarmanna sem er nú að verða ein af helstu útflutningsafurðum okkar í þessum geira verið umkringd áhugaverðri myndlist notið góðrar sviðslista það gerist ekki nema samfélagið leggi sitt af mörkum bæði hið

sinni og haft lífsviðurværi sitt af henni því er brýnt að hið opinbera komi að málum til að styrkja listamannalaunin í þágu íslensks menningarlífs og sjálfsmyndar þjóðarinnar listamenn sem hafa viðurværi sitt af listsköpun á sínu sviði teljast sjálfstætt starfandi listamenn í skilningi laga um atvinnuleysistryggingar og um fæðingar og foreldraorlof og af því leiðir meðal annars að grundvöllur bóta ræðst af skilum tryggingagjaldi og reiknaðs endurgjalds réttur til atvinnuleysisbóta getur myndast hafi listamaður samkvæmt reglum fjármálaráðuneytisins staðið skil á reiknuðu endurgjaldi og tryggingargjaldi mánaðarlega enn fremur skulu sjálfstætt starfandi listamenn reikna sér mánaðarlaun krónu fjögur hundruð og fjórtán þúsund samkvæmt reglum fjármálaráðuneytisins númer tólf hundruð og ellefu tvö þúsund og átta en í ljósi þess að upphæð starfslauna er tvö hundruð sextíu og sex þúsund sjö hundruð þrjátíu og sjö krónur eru fáir sem ávinna sér slíkan rétt ef þeir hafa lífsviðurværi sitt eingöngu af listamannalaunum í frumvarpinu er lagt til að fjárhæð starfslauna verði óbreytt það er að ekki verði farið í það að hækka launin þó að auðvitað hafi þær kröfur verið uppi en hún muni svo koma til endurskoðunar við afgreiðslu fjárlaga að teknu tilliti til þróunar launa verðlags og efnahagsmála ríkisstjórnin vinnur nú að því að efla atvinnutækifæri hinna eru hópa sem hafa farið illa úr úr erfiðu efnahagsástandi og listamenn eru þeirra á meðal til að bæta stöðu þeirra telur ríkisstjórnin brýnt að geta fjölgað þeim sem geta notið einhverra starfslauna en samkvæmt frumvarpinu skulu starfslaun veitt til sex níu tólf átján eða tuttugu og fjögur á mánaða en heimilt er að úthluta starfslaunum til skemmri tíma þó aldrei skemur en til þriggja ja mánaða

hundruð og sex á árinu tvö þúsund og sex í ár fengu hundrað þrjátíu listamenn og ellefu leikhópar þau tólf hundruð mánaðarlaun sem eru til ráðstöfunar til starfslauna eða um fjórðungur þeirra sem sækja þannig að við sjáum af þessu að þörfin er brýn eins og fyrr segir er meginbreytingin samkvæmt frumvarpinu að þeim mánaðarlaunum sem úthlutað er til starfslauna fjölgar á þriggja ára tímabili um alls fjögur hundruð mánaðarlaun þannig að á árinu tvö þúsund og tólf verði samtals sextán hundruð mánaðarlaun til ráðstöfunar til starfslauna og styrkja í stað tólf hundruð mánaðarlauna nú

sex komma sjö milljónir króna á móti þessum hækkunum koma til frádráttar fjárveitingar sem þegar hafa verið veittar til þessa málaflokks en ekki nýttar samtals að fjárhæð áttatíu og níu

bandalag íslenskra listamanna og samstaða hefur náðst um skiptingu á þeim fjögur hundruð mánaðarlaunum sem bætast munu við á milli þeirra sex launasjóða sem frumvarpið gerir ráð fyrir fjórir af launasjóðunum það er launasjóður hönnuða myndlistarmanna rithöfunda og tónskálda eru ætlaðir listamönnum sem vinna að listsköpun en launasjóðir sviðslistafólks og tónlistarflytjenda munu einkum sinna flytjendum og túlkendum álitamál er auðvitað hvort hægt er að draga skarpar markalínur milli þessa þar sem flutningur og túlkun fela auðvitað ávallt í sér sköpun en á alþjóðavettvangi er gerður greinarmunur á rétti höfunda hugverka og rétti flytjenda hugverka við fyrstu gerð frumvarpsins var þessi túlkun lögð til grundvallar en vegna eindreginna óska stjórnar bandalags íslenskra listamanna var vikið frá henni á seinni stigum þrír nýir launasjóðir bætast við þá sem eru í gildandi lögum launasjóður hönnuða launasjóður sviðslistafólk og tónlistarflytjenda en jafnframt leggst listasjóður af hönnun er vaxandi listgrein og full þörf á því að hönnuðir geti átt möguleika á að helga sig listsköpun og þróun fagsins sviðslistafólk og tónlistarflytjendur hafa til þessa getað sótt um starfslaun í listasjóð en samtök þeirra hafa þrýst mjög á um að fá sína eigin launasjóði ákvæði frumvarpsins byggjast á þeirri forsendu að starfslaun séu veitt á grundvelli náms og starfsferils verðlauna og viðurkenningar og því verkefni sem listamaðurinn byggir umsókn sína á starfslaunin eru þannig byggð á samkeppni og þau eru verkefnatengd þannig að þau eru veitt ákveðnum verkefnum stjórn listamannalauna mun samkvæmt frumvarpinu

að við göngum í gegnum þrengingar núna sem bitna ekki síst á menningunni sem um leið hefur aldrei verið mikilvægari fyrir íslenskt samfélag við sjáum að aðsókn að menningarviðburðum hefur aldrei verið meiri hér á landi en nú einmitt núna í efnahagsþrengingunum þegar fólk sækir í önnur gildi en áður hafa kannski verið hafin til vegs og virðingar þrengingar í atvinnulífinu draga hins vegar úr möguleikum fyrir listamenn til að afla sér frekari tekna og sama má segja um listastofnanir í ljósi þessa tel ég afar brýnt að efla starfsemi listamanna frá því sem nú er til að gefa fleiri listamönnum möguleika á að starfa að listsköpun sinni því að ég tel þetta reyndar eina bestu

þetta frumvarp en því er ætlað að bæta úr stöðu starfandi listamanna ég legg til að frumvarpinu verði vísað til háttvirtrar menntamálanefndar að lokinni fyrstu umræðu